K tomu treba lepšie a efektívnejšie využívať zdroje a prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Ide o novú štruktúru, ktorá je ešte stále v procese tvorby. Tri roky jej fungovania priniesli pozitívne výsledky, ale odhalili aj nedostatky, ktoré treba napraviť. Potrebujeme silnú a efektívnu zahraničnú službu. To znamená aby mala silný politický leadership. Zahraničné vzťahy a predovšetkým naša susedská politika sú oblasťou, kde má Únia potenciál zohrávať kľúčovú rolu. K tomu treba primerane reagovať a hovoriť jedným silným a rešpektovaným hlasom. Po druhé, musí mať štruktúru, ktorá bude oporou pre implementáciu spoločnej zahraničnej politiky. Treba preto viac využívať možnosti, ktoré máme, a vyhýbať sa zdvojovaniu úloh. Rola ministrov zahraničných vecí by mohla tiež pomôcť posilniť vonkajšiu politiku Únie. Ďalej potrebujeme transparentnú ESVČ. Európsky parlament a jeho názory by mali byť častejšie brané do úvahy pri prijímaní dôležitých rozhodnutí. A to aj preto, že parlamentná kontrola posilňuje legitimitu vonkajšej činnosti a približuje zahraničnú službu občanom Únie. Na záver by som chcel znovu upozorniť na geografickú rovnováhu v európskej zahraničnej službe a pripomenúť barónke Ashtonovej potenciál a schopnosti diplomatov z nových členských krajín.